Als dat het voorteken is voor de manier waarop het Stockholm programma verder uitgewerkt gaat worden een programma dat moet instaan voor onze burgerrechten, onze veiligheid, onze vrijheid dan krijg ik het idee dat de uitlegging daarvan de balans wel heel erg laat doorslaan en dat de vrijheid en de burgerrechten hier onder

Het is een smet op uw voorzitterschap. Ik vind het ook een smet op het begin van het Verdrag van Lissabon wat het Europees Parlement meer rechten zou geven en ik zou graag van u horen dat u in de toekomst meer respect toont voor burgerrechten, voor burgers en voor het Parlement.